Za każdy tydzień wydłużenia procesu inwestycyjnego któreś z dzieci z Augustowa musi zapłacić życiem. Ani ekoterroryści, ani sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości własnych dzieci nie posyłają pod koła tirów. Życie dzieci z Augustowa traktowane jest jednak jako mniej ważne od dobrostanu ptaków. Jestem zwolennikiem dbałości o środowisko, podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, jednak gdy wchodzi w grę życie ludzkie, nie wolno nim bezdusznie szafować. Zwracam się do Komisji Europejskiej z pytaniem ile polskich dzieci musi zapłacić życiem za zablokowanie budowy obwodnicy?